Während die Europäische Union auf ihre geografischen Ursprungsangaben vertraut und vor allem die Herkunftsgebiete sowie die Herstellung selbst zu schützen gedenkt, verfolgen die Amerikaner eine gänzlich andere Strategie.

Meiner Meinung nach muss das für uns in Europa erst recht ein Grund sein, in dieser Frage auch sehr selbstbewusst aufzutreten.

Zwar haben sich die USA dazu verpflichtet, semigenerische Weine und Perlweinbezeichnungen zu unterbinden, und seit einigen Jahren dürfen auch keine traditionellen Bezeichnungen auf US amerikanischen Produkten aufscheinen. Aber zu einer endgültigen und vor allem zufriedenstellenden Lösung hat dieses Abkommen nicht geführt. Ich denke, die Kommission sollte Überlegungen zu einer erneuten Genehmigung für US amerikanische Weine ruhen lassen und sich auf die möglichen Verhandlungen zu einem umfassenden Handelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA konzentrieren. Hierzu hat das Parlament ja bereits eine sehr positive Position in einem Bericht dargelegt. Außerdem gibt es bereits auch ein sehr perfektes Vorbild Die gegenseitige Anerkennung im Bereich der Biolebensmittel kann hier meiner Meinung nach doch auch sehr positiv erwähnt werden.